Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, notre parlement doit condamner avec vigueur les violences récentes au Nigeria, notamment les attentats terroristes perpétrés par la secte islamiste Boko Haram. La pauvreté extrême, la corruption endémique, la mauvaise gouvernance ont créé un environnement propice aux groupes extrémistes et leur permet de recruter très facilement auprès des jeunes Nigérians au chômage. Le gouvernement nigérian doit prendre sans délai des mesures efficaces pour protéger ses citoyens et mettre un terme à la corruption généralisée et à l'impunité, et l'Union européenne doit aider le gouvernement dans ses efforts. Je crois aussi qu'il faut éviter d'avancer des explications vagues et simplistes au conflit, fondées sur la seule religion, mais qu'il faut s'attaquer aux causes profondes des tensions au Nigeria qui sont également d'ordre économique et social. Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique mais cette richesse est malheureusement très mal gérée. De plus, les autorités nigérianes, mais aussi les sociétés pétrolières multinationales, doivent mettre un terme rapidement à la contamination actuelle et s'attaquer aux dommages que la pollution pétrolière cause à l'environnement et qui est particulièrement nuisible à la population locale.